Herr Präsident, vielen herzlichen Dank! Ich möchte mich bei allen, die hier heute gesprochen haben, für die freundlichen Worte bedanken, die uns gegenüber dem Rechnungshof gegenüber ausgesprochen worden sind. Der Kollege Lazarou und ich auf den Kollegen möchte ich besonders hinweisen, er war nämlich derjenige, der die Hauptarbeit geleistet hat bei der Vorbereitung des Jahresberichtes des Rechnungshofs, weil er Hauptberichterstatter unseres Hofes ist und seinen Kollegen er selber hat das ja alles mitbekommen aber auch seinen Kolleginnen und Kollegen werde ich diese guten Wünsche und diese vielen Danksagungen, die es gegeben hat, sehr, sehr gerne weitergeben. Ich bin sicher, es wird sie alle freuen und sie darin bestärken, in Zukunft weiter gute Arbeit im Interesse der gemeinsamen Sache zu leisten. Ich habe vieles gehört heute, wo ich laut hätte Applaus spenden können, aber das steht mir als Präsident des Europäischen Rechnungshofes in diesem Hause nicht mehr zu. Darum erlaube ich mir, diesen Dank und diesen Applaus jetzt sozusagen wörtlich zurückzugeben, ohne ihn förmlich ausdrücken und ausführen zu können. Zu einer Reihe von Punkten würde ich aber gerne zum Schluss doch noch etwas sagen. Ich habe viel Sympathie für die Überlegung, den mittelfristigen Finanzrahmen von sieben auf fünf Jahre zurückzuführen. Das ist ein Thema, das auch bei den internen Diskussionen bei uns eine Rolle gespielt hat. Es hätte sicherlich auch den großen Vorteil wenn ich das einmal als persönliche Meinung hier so sagen darf dass dann jedes Parlament, jeder Gesetzgeber, die Möglichkeit hätte, an einem mittelfristigen Finanzrahmen mitzuwirken, denn die Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und auch der Tätigkeitsumfang der Europäischen Kommission umfasst eben diesen Zeitraum

Ein anderer Punkt betrifft die Frage der Schattenhaushalte, das ist ja auch verschiedentlich angesprochen worden. Natürlich ist es richtig, dass bestimmte Bereiche ESM, ESFS sind angesprochen worden sich außerhalb des vertraglichen Rahmens der Gemeinschaftsstruktur bewegen

Aber in den Debatten, die es in Zusammenhang mit den Stellungnahmen zum MFF gegeben hat ist ja auch noch über ganz andere Dinge gesprochen worden, die sehr wohl außerhalb der vorhandenen Strukturen angesiedelt sind, bei denen man sich Gedanken machen muss schon aus Gesichtspunkten der Transparenz sie in absehbarer Zeit irgendwann wieder einmal in die Struktur des Haushaltes zurückzuholen. Das wird auch nicht überall möglich sein, aber das Ziel sollte man zumindest vor Augen haben, damit man nicht am Ende eine wie das der Vorsitzende des Haushaltsausschusses dieses Haus einmal gesagt hat Galaxy of Budgets hat und die Transparenz und Übersichtlichkeit erhalten bleibt. Bei all dem, was gesagt worden ist, möchte ich vielleicht doch auch einmal eine Lanze für uns alle brechen, die sich seit Jahren darum bemühen, die Situation deutlich zu verbessern und das ganze Bild zu betrachten. Ich selber habe diesem Hause 20 Jahre angehört und gehöre jetzt seit mehr als drei Jahren dem Rechnungshof an. Ich glaube schon, ich habe einen gewissen Überblick über diese Periode. Wenn ich mit die Lage und die Situation von vor 20 Jahren anschaue, wo es keine funktionierenden internen Kontrollen der Kommission gegeben hat, wo wir zwar damals als Rechnungshof noch nicht konkrete Fehlerquoten veröffentlicht haben, weil jeder wusste, dass in bestimmten Sektoren der Haushalte zweistellige Fehlerquoten vorhanden gewesen sind, und ich die Situation von damals vergleiche mit der Situation, die wir heute haben, wo wir gewaltige Fortschritte erzielt haben, wo wir wirklich erhebliche Veränderungen bewirkt haben hin zu einer deutlich besseren Haushalts und Finanzführung, dann, glaube ich, ist in diesen 20 Jahren insgesamt sehr, sehr viel erreicht worden. Noch nicht genug, es kann noch besser werden. Darum auch immer wieder die Kritik zu Recht und wir müssen uns weiterentwickeln, aber wenn man das Bild als Ganzes sieht, glaube ich schon, dass das ganz große Schritte nach vorne gewesen sind.

Von unserer Seite her kann ich insbesondere Herrn Novakov versprechen, dass wir in der Zukunft noch mehr analytische konkrete Informationen ermitteln werden und Ihnen für Ihre Beratungen zur Verfügung stellen werden. Auch wir sind der Meinung, dass reine Zahlen und Statistiken alleine nicht ausreichen, sondern dass wir für qualitative Prüfungen ein Mehr an Informationen benötigen. Wir werden unseren Beitrag dazu leisten dies zu tun. Ich danke für die Aufmerksamkeit.